No podemos pretender la protección de los derechos fundamentales negando los valores que, precisamente, los han creado. La democracia funciona por medio de la libertad y el respeto, facilitando el ejercicio de los derechos y no a través de la imposición o de la limitación. Sí, sí, el principio de subsidiariedad debe ser respetado y reconocido por todas las instituciones, organizaciones y tribunales europeos, en especial la libertad, ya sea de opinión o de credo. La facultad de los Estados miembros de exhibir símbolos religiosos en lugares públicos como símbolo que representan las tradiciones y la identidad de sus pueblos no debe ni puede conculcarse. La libertad es el elemento esencial de nuestra sociedad y el pilar básico en el que se asienta el espacio único de libertad, seguridad y justicia.